Señor Presidente, quiero decirle al señor González Pons que, efectivamente, no somos el Parlamento polaco, pero somos el Parlamento Europeo. Y, como somos el Parlamento Europeo, podemos debatir sobre los asuntos que afectan a ciudadanos de la Unión. No estamos proponiendo sustituir al Gobierno polaco. Estamos proponiendo debatir sobre asuntos que hoy ocupan el escenario político polaco.